Podporila som správu o zlepšení prístupu malých a stredných podnikov k financiám, pretože sú významnou súčasťou celej európskej ekonomiky a aj pri malej podpore vedia veľmi pružne reagovať na trh a vytvárať nové pracovné miesta. Prísne kritéria bánk pre poskytovanie úverov mnohokrát neumožňujú pre malé a stredné podniky žiadať bankový úver, pretože nemajú základný kapitál na ručenie úverov. Zvyšovanie kapacity programov záruk za úvery a programy mikroúverov pre malé a stredné podniky sú cestou, ako pomôcť udržať zamestnanosť a životaschopnosť pre malé a stredné podniky. Súčasne ale s novými opatreniami je potrebná prísnejšia a dôslednejšia kontrola dodržiavania súčasných smerníc, ktoré majú pre malé a stredné podniky vytvárať podmienky pre ich stabilizáciu a rast. Pretože zbytočne budeme prijímať nové opatrenia, ak už prijaté sa neuplatňujú a finančné toky pri obchodných transakciách sú veľmi zdĺhavé, ba až likvidačné pre malé a stredné podniky.